Cez Litvu je do Ruskej federácie prepravované množstvo tovaru, ktorý má pôvod aj v iných krajinách Európskej únie, a preto sa colné opatrenia priamo prenášajú na ostatné štáty Únie. Ruská federácia je jedným z najvýznamnejších obchodných partnerov Európskej únie, a preto by korektné obchodné vzťahy s takýmto partnerom mali byť obojstranným záujmom, teda záujmom oboch strán. Preto sa musí stať riešenie tohto jednostranného opatrenia ruských orgánov jednou z najdôležitejších úloh našej obchodnej diplomacie, aby sa z neohláseného sprísnenia colných kontrol nevyvinuli vážnejšie obchodné problémy s následkom pre európsku aj ruskú ekonomiku. Som presvedčený, vážený pán komisár, že netreba dlho váhať a že treba začať o vzniknutom probléme vecne a konštruktívne rokovať s druhou stranou, t.